Por eso lo apoyo, porque en Europa hay emprendedores brillantes y pequeñas y medianas empresas solventes, con graves problemas para iniciar o mantener sus negocios por problemas financieros. La financiación debería ser un instrumento al servicio del desarrollo y del crecimiento, y hoy es una regla de cálculo que se ha trucado. Frente a ella, las PYME necesitan apoyos mucho más flexibles y creativos. Me alegro de que se reconozca el papel de las regiones y el de la banca local como herramienta de primera importancia para fomentar el desarrollo.

Hoy, nuestras PYME sufren la rigidez, la burocracia y unos plazos inasumibles para poder cobrar. Acabar con estos problemas y paliar las diferencias en el precio del dinero y el acceso al crédito que hay en los Estados miembros es fundamental para restablecer una competencia abierta y digna de tal nombre en el seno de la zona europea.